Aber nun muss ich auch die Frage an die Herren stellen Wo ist denn die Aufkommensneutralität?

Das finde ich schade. Grundsätzlich muss ich sagen Ich finde, wenn wir über diese Dinge diskutieren, dann müssen wir einen Gesamtansatz haben. Und Gesamtansatz heißt, dass wir nicht punktuell den Energiegehalt und den CO 2 Ausstoß von Treibstoffen herausgreifen, sondern wir müssen uns die Gesamtsituation der Besteuerung beispielsweise von KFZ in den Mitgliedstaaten anschauen.

Es mag zwar sein, aber wir müssen uns die Zulassungssteuern anschauen und die laufenden Steuern. Wir in Österreich haben einen sehr hohen NOVA Anteil, eine zusätzliche Steuer zur Mehrwertsteuer, die auf CO 2 abstellt.